Lei viene dal nord Europa e io vengo dal sud Europa e dalle nostre parti si dice che il sazio non capisce il digiuno. Oggi siamo qui a chiederci, ancora una volta, quale futuro per questa Unione europea. Ma quale futuro ci può essere se permettiamo ancora una volta di importare olio tunisino senza dazi nel nostro territorio, facendo concorrenza sleale alle nostre imprese olivicole? Quale futuro ci può essere se importiamo il grano canadese trattato con il glifosato che, oltre a essere cancerogeno, distrugge anche le nostre piccole e medie imprese che producono

E quale futuro ci può essere se avete avuto il coraggio di lasciare sola l'Italia per dieci anni, di fronte alla crisi migratoria? Adesso avete il coraggio di chiudere le vostre frontiere e avete ancora il coraggio di dire che l'Italia e il governo italiano è xenofobo. E lei, collega João Rodrigues che è qui davanti a me, come si permette di offendere il governo italiano e 17 milioni di cittadini italiani che l'hanno votato? Allora, se questa è l'Unione che voi volete, non c'è nessun futuro per questa Unione.